Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je salue le rapport de notre présidente, Mme Svensson, qui met en exergue la nécessité de considérer toutes les violences comme des crimes tombant sous le droit pénal. En règle générale, si j'apprécie particulièrement que l'Union européenne soit composée d'États avec des cultures et des traditions nationales diverses et variées, en ce qui concerne les violences, je suis atterré de voir les différences de traitement existantes.

Même s'il relève partout du droit pénal, il n'est pas défini de la même façon dans tous les États.

À Malte, le viol d'un homme par un autre homme, ça n'existe pas. Et en Slovaquie, être violé par un objet n'est pas considéré comme un viol. Il y a donc des femmes, des hommes, des enfants à la vie brisée derrière toutes ces définitions.

J'appelle donc la Commission à établir de toute urgence une feuille de route efficace contre toutes les formes de violence.